Il est vrai qu'au terme de cette longue nuit de négociation, de 7 heures du soir à 7 heures du matin, la déception a été très grande.

Quand on pense, par exemple, aux nanomatériaux, cela nous paraît quand même très urgent. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait aucun contrôle sur les techniques de clonage ou sur les denrées qui sont issues de ces techniques et qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Il y a des principes clairs et je crois que nous sommes vraiment tous d'accord au sein de ce Parlement. Les consommateurs doivent être informés de l'origine des aliments issus d'animaux clonés ou de leurs descendants.

Je n'ai pas de doute quant à la volonté du commissaire Dalli de faire la lumière sur cette question et d'apporter les réponses aux nombreuses interrogations qui restent en suspens aujourd'hui. La traçabilité, c'est un impératif. Le consommateur européen doit pouvoir choisir en connaissance de cause.

Monsieur le Commissaire, je sais que vous avez l'ambition de dépasser les blocages institutionnels auxquels nous avons assisté afin de donner plus de garanties aux consommateurs mais aussi à l'industrie agroalimentaire. Le temps nous est compté, il nous faut à présent agir dans les délais les plus brefs possibles afin de trouver une issue à cette question.